Ich war als Schattenberichterstatter zuständig für die Verordnung, die die allgemeinen Bestimmungen betrifft. Das ist, glaube ich, eine sehr wesentliche Verordnung, die wir im Team sehr gut ausgehandelt haben. In dieser Verordnung, die die allgemeinen Bestimmungen betrifft, geht es um den Schutz der finanziellen Interessen der Union, um die zentrale Mittelverwaltung, wenn es um Unionsmaßnahmen geht, wenn es um Soforthilfemaßnahmen geht, wenn es um technische Hilfestellungen geht. Es geht um nationale Programme, wie sie implementiert werden müssen, wie sie abgenommen werden, wie die Kontrolle funktioniert, so dass die Mittel optimal und effektiv eingesetzt werden. Es geht um die Festlegung der Prozentsätze, wie viel vonseiten der Union, wie viel vonseiten der Mitgliedstaaten an Mitteln aufzubringen ist. Es geht auch um die Diskussion, wie viel Vorfinanzierung vonseiten des Unionshaushalts notwendig ist, und letzten Endes auch darum, wie die Programme bewertet werden, evaluiert werden und wie die Berichterstattung erfolgt.

Ich freue mich, dass es nach langen Verhandlungen endlich zu einer Einigung gekommen ist.